Erstmals hat eine ausreichende Anzahl von nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten die Europäische Kommission aufgrund des Eingriffs in die Kompetenzen der Mitgliedstaaten gerügt und so eine EU Verordnung zu Fall gebracht. Ich spreche von Monti II, dem Verordnungsvorschlag zur Ausübung sozialer Grundrechte im Binnenmarkt. Meines Erachtens und vor allem im Hinblick auf die Bestrebungen, als Weg aus der Krise stärker in der Union zusammenzuwachsen und zusammenzuarbeiten, ist dies politisch, wie auch insbesondere wirtschaftlich, ein wichtiges Instrument der Demokratie. Wir kennen schließlich alle die Diskussionen zur Finanzmarktregulierung Stichwort Bankenaufsicht. Gerade vor diesem Hintergrund finde ich, dass demokratische Legitimierung und parlamentarische Kontrolle durch das Europäische Parlament, aber auch durch die nationalen Parlamente wichtige Instrumente der Demokratie sind, die aktiv gefördert werden, aber auch den Bürgern erklärt werden müssen. Was ich als weiteren Punkt in dieser Debatte ansprechen möchte, ist das Kapitel des Berichts zur Verringerung der Verwaltungslasten. Wir wollen natürlich fraktionsübergreifend kleinen und mittleren Unternehmen ein gutes Arbeitsumfeld schaffen. Ich möchte aber mit Nachdruck darauf hinweisen, dass eine generelle Ausnahme von KMU aus europäischen Richtlinien nicht angebracht ist. Im Bereich der Gesundheits und Arbeitsschutzregelungen ist es ein absolutes No go diese Richtlinien legen nämlich europäische Mindeststandards fest. Hier darf es weder für Mikrounternehmen noch für KMU Ausnahmen geben.